Keďže ekonomiky členských štátov EÚ sú prepojené, je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi zodpovednosťou štátov za hospodárenie a solidaritou, keď hrozí ekonomickému a sociálnemu poriadku rozvrat v niektorom z členských štátov. Masívne intervencie Európskej centrálnej banky sa však nesmú stať štandardným opatrením, ktoré budú štáty využívať vždy, keď sa dostanú do problémov v dôsledku zlej hospodárskej politiky. Malo by to katastrofálne dôsledky nielen pre Európu, ale pre celý svet. Je potrebné využiť existujúci právny rámec založený na Lisabonskej zmluve.